hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota númer sextíu og níu nítján hundruð níutíu og fimm frumvarpið er í tveimur lagagreinum annars vegar um gildistöku laganna sem yrði við samþykkt þeirra en fyrstu grein er svohljóðandi með leyfi forseta við fyrstu málsgrein ákvæðis til bráðabirgða í lögunum bætist nýr málsliður er orðast svo þó er heimilt að víkja frá þessu skilyrði mæli veigamikil rök með því tilefni frumvarps þessa er bréf umboðsmanns alþingis þar sem athygli ráðuneytis míns var vakin á því að lög um greiðslu ríkissjóðs af bótum til þolenda afbrota eins og þeim var breytt með lögum númer hundrað og átján nítján hundruð níutíu og níu gerir greinarmun á réttindum þeirra sem orðið hafa fyrir tjóni vegna brota sem framin voru fyrsta janúar nítján hundruð níutíu og þrjú til þrjátíu

og síðar í bráðabirgðaákvæði við lögin er þó kveðið á um það að umsókn um bætur vegna tjóns sem leiðir af broti sem framið hefur verið fyrsta júní nítján hundruð níutíu og sex skuli hafa borist bótanefnd innan árs frá gildistöku laganna en að öðru leyti er fjallað um skilyrði bótagreiðslna í sjöttu grein laganna

breytt á þann hátt að við bættist ný málsgrein þar sem kveðið var á um að heimilt væri að víkja frá skilyrðum ákvæðisins um að brot sem tjón væri rakið til hefði án ástæðulauss dráttar verið kært til lögreglu og að tjónþoli hefði gert kröfu um greiðslu skaðabóta úr hendi brotamanns sem og því skilyrði að umsókn um bætur skyldi hafa borist bótanefnd innan tveggja ára frá því að brot var framið ef veigamikil rök mæltu með því þau rök bjuggu að baki breytingunni að við tilteknar aðstæður gæti verið rétt að víkja frá framangreindum skilyrðum sérstaklega ef brotið væri gegn barni að sama skapi gætu komið upp önnur tilvik þar sem rétt þætti að víkja frá skilyrðunum og var því tekið fram að undanþágan væri ekki einskorðuð við tilvik þar sem börn væru þolendur

ákvæði núgildandi laga leiða því til þess að ekki er fullt jafnræði milli réttinda einstaklinga til greiðslu bóta samkvæmt lögunum jafnvel þó óumdeilt sé að brot það sem framið hefur verið falli undir gildissvið þeirra þar sem ekki verður annað séð en að þau

ég hef gert grein fyrir efnisákvæðum frumvarpsins og legg til að því verði að lokinni